Avant de vous donner la parole, Monsieur le Commissaire, je me permets d'abord, en notre nom à tous, d'accueillir ici des membres d'une délégation de l'assemblée consultative de la République d'Indonésie, qui ont pris place dans la galerie officielle au dessus de nous. Je les accueille chaleureusement et, en particulier, cette délégation présidée par Son Excellence M.

L'Indonésie est un partenaire très important de l'Union européenne en Asie du Sud Est. En effet, c'est le premier pays de l'ANASE avec lequel l'Union européenne a signé un accord de partenariat et de coopération en novembre 2009, et c'est le pays qui préside l'ANASE cette année. Nos relations interparlementaires sont excellentes. Une délégation du Parlement s'est rendue en visite en Indonésie il y a quelques mois à peine et j'ai donc le grand plaisir de souhaiter aujourd'hui la bienvenue à nos amis et collègues du parlement d'Indonésie.